Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous êtes à la tête, un pays qui est traditionnellement pro européen. Le Luxembourg sait ce que nous devons à l'Union européenne, la paix, la sécurité et la prospérité et, en tant que petit pays, nous avons besoin de faire partie d'un ensemble plus grand pour défendre nos valeurs et nos intérêts dans un monde globalisé.

C'est à ce prix que nous pouvons avancer pour réduire les inégalités entre les pays, les États membres et les régions. Mais je pense qu'il faut aussi mettre en cohérence les paroles et les actes.